En términos generales, la Comisión ha identificado correctamente los desafíos en los que se encuentra en estos momentos el proyecto europeo y las herramientas que necesitamos para poner en marcha las políticas. Pero como bien sabe usted, el diablo siempre está en los detalles, y también consideramos que la propuesta carece de precisión y tiene ciertas ambigüedades. Por lo tanto, nos gustaría recordar una cuestión que el apoyo de nuestro grupo político a la Comisión no es un cheque en blanco, y por lo tanto vamos a estar muy atentos para verificar que realmente se cumplen todas y cada una de las propuestas que vienen reflejadas en este programa de trabajo. Si bien el programa de trabajo incorpora los instrumentos necesarios para implementar el Pacto Verde a través de una transición justa en todas las regiones, lamentamos que no incluya el objetivo de la reducción de emisiones del 55 para el 2030. La emergencia climática, recientemente declarada en este Parlamento, demuestra nuestro firme compromiso en la lucha contra el cambio climático, y el mismo compromiso esperamos de la Comisión y del Consejo. De lo contrario la neutralidad climática para el 2050 se quedará en una promesa vacía, y no nos lo podemos permitir. También habríamos deseado por parte de la Comisión un enfoque más amplio que reconozca la oportunidad que la migración representa para hacer frente al desafío demográfico y al mantenimiento del estado del bienestar. Además, tenemos la obligación de abordar con humanidad la integración de los refugiados en nuestras sociedades. Ayer mismo este Parlamento celebraba un debate sobre la situación de los refugiados en las islas griegas, que creo que es el claro ejemplo de que no podemos esperar ni un minuto más. Estamos hablando de la vida, de la dignidad de miles de personas que están esperando una respuesta solidaria y responsable por parte de la Unión Europea. Solidaridad también significa convertir el pilar europeo de derechos sociales y sus veinte principios en realidad, incluyendo la garantía infantil que erradique la pobreza y un marco jurídico que garantice salarios mínimos dignos para los trabajadores y trabajadoras. Solidaridad también es hacer un esfuerzo en el proyecto europeo para con aquellos vecinos que han hecho un esfuerzo para abrazar nuestras leyes y nuestros valores. Por ello continuaremos defendiendo la necesidad de la apertura de las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y con Albania. Y solidaridad también significa la protección y el fortalecimiento de nuestras democracias, y de ahí la necesidad de un nuevo mecanismo para salvaguardar el Estado de Derecho. Pero seamos serios. Esto solo se podrá conseguir si hay un acuerdo en el marco financiero plurianual. Y aquí quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad del Consejo de asumir la necesidad de un acuerdo en esta materia para poder abordar todos estos retos de lo contrario seremos incapaces de poner en marcha todas las herramientas que necesitamos en estos momentos. Tenemos el deber de cumplir con nuestras promesas.